Madame la Présidente, pardon de troubler la paranoïa ambiante, mais ne tournons pas inutilement autour du pot. Si ce thème nous est imposé, c'est évidemment pour renforcer l'idée que la Russie de Vladimir Poutine se cacherait derrière les succès enregistrés par les forces souverainistes à l'échelle du continent européen. Si le président Macron, la chancelière Merkel et leurs amis accumulent les revers électoraux, cela ne pourrait s'expliquer que par une manipulation de l'étranger. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a affirmé l'an dernier que lors de la campagne présidentielle française, aucune cyberattaque russe n'était à déplorer, donnant tort au camp du président Macron. Mieux encore, le rapport publié le 14 juin par la Commission européenne a été bien incapable de relever la moindre campagne de désinformation organisée depuis l'étranger et axée sur les élections européennes. Il est donc assez amusant de voir que ce sont ceux qui prétendent découvrir des complots qui ont recours au complot en imaginant régulièrement une main russe invisible.

L'ancien président américain Barack Obama n'a t il pas interféré dans l'élection française en soutenant ouvertement Emmanuel Macron durant l'entre deux tours?

Enfin, que dire des affirmations menaçantes de dirigeants ou de fonctionnaires européens pour intimider les Britanniques lors du référendum sur le Brexit ou encore après l'élection de M.

Il s'explique par l'impasse dans laquelle vous les conduisez depuis si longtemps et dans votre incapacité à répondre aux aspirations réelles des peuples européens.